háttvirtir þingmenn guðjón ólafur jónsson hæstvirtur forseti vék orðum að því sem ég sagði hér í minni ræðu

þar var ég ekki að leggja dóm á skýrslu þá sem ríkisendurskoðun gerði um hæfi halldórs ásgrímssonar heldur að benda á það

og er þess vegna háður stjórnvöldum áhrifamönnum í stjórnmálum á íslandi getur verið ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort það þurfi ekki með einhverjum öðrum hætti að velja þann aðila sem veitir þessari stofnun forstöðu það tek ég ekki til baka ég tel ástæðu til þess að minna á þá umræðu sem hefur bæði farið fram um þessa skýrslu þó að ég ætli ekki að fella dóm um hana sem ég nefndi hér áðan en ekki síður um

um landsbankamálið á sínum tíma þannig atriði hafa komið upp í umræðuna og eru þeirrar ættar að það er ástæða til þess að nefna þau í þessu samhengi ég tel að það þurfi að velta því vandlega fyrir sér hvort einhver önnur aðferð eigi ekki betur við um val á forstjóra þessarar stofnunar til þess að tryggja það að hann geti alltaf verið óháður í sínum störfum og enginn þurfi að efast um að hann sé það